með innbyggðan vélbúnað ef svo má að orði komast í sínu lýðræðisfyrirkomulagi sem tryggir að minni hlutinn hefur rétt það eru ákveðin verkfæri sem minni hlutinn í þinginu hefur

að það verði sett á dagskrá sjálfsagt mál það eina sem er ekki eðlilegt hér í þessari umræðu er þegar stjórnarmeirihlutamenn koma hingað og segja hættið að tala hættið að tala um þetta það er óeðlilegt ég segi já